Bežní ľudia nemajú spravidla predstavu o tom, aký obrovský je rozsah obchodovania s ľuďmi. Ide ale o tretí najlukratívnejší nelegálny obchod na svete. Tento obrovský biznis je o to nehumánnejší, že sa v prevažnej väčšine týka najmä žien, a aj detí. Odpoveď voči nemu musí byť masívna a koncentrovaná. Boj musí byť rovnako účinný na všetkých bodoch trojuholníka obchodovania, musí zasiahnuť stranu ponuky, dopytu a samotných obchodníkov. Ponuka vzniká vo svete najmä tam, kde sú neľudské podmienky, chudoba a jej feminizácia, nezamestnanosť, násilie voči ženám či celkový útlak a nestabilita, ktoré plodia zúfalé ľudské bytosti. Preto by sme mali spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme prispeli k dôstojnejšiemu životu ľudí, z ktorých sa stávajú obete zločinného obchodovania ako v Únii, tak mimo nej. Na strane dopytu by bolo na mieste zaviesť tvrdé sankcie. Tí, ktorí v rámci šedej ekonomiky profitujú z vykorisťovania zúfalých alebo zmanipulovaných ľudí, tak nesmú konať beztrestne. Poskytovatelia i vedomí užívatelia takýchto služieb by mali čeliť postihom.